Ob osem štirideset začneš matematiko, za matematiko potrebuješ učbenik, delovni zvezek in zvezek, moraš si tudi pripraviti domačo nalogo ... potem imaš psihologijo, pri psihologiji moraš dati mami podpisati za tekmovanje. Pri psihologiji tudi potrebuješ učbenik in zvezek, v katerega si boš pisal zapiske. Po psihologiji imaš glavni odmor, v katerem moraš iti do razrednika, da mu daš opravičila in moraš tudi iti do učiteljice slovenščine, da ji poveš da boš pri drugi uri slovenščine manjkal. Po glavnem odmoru imaš slovenščina, za slovenščino potrebuješ delovni zvezek drugi del in berilo, po ko bo pa, ko bo minilo pol ure, moraš iti k zobozdravniku, ne smeš pozabiti vzeti knjižice. pri po zobozdravniku greš na športno. Za športno potrebuješ športna oblačila in superge, športne uro imaš uro in pol, po športni uri greš v pekarno kupit kruh in mami vrtnice.